Szacunek dla nietykalności spowiedzi był zawsze elementem wszystkich cywilizowanych prawodawstw państw europejskich, a z drugiej strony naruszanie i brak szacunku dla sakramentu spowiedzi, podsłuchiwanie, było znamieniem państw totalitarnych i brutalnej przemocy. Jeżeli będziemy tolerować taką praktykę, będziemy godzić w prawa milionów ludzi, no a niestety zwróćmy uwagę na jedno w czasach dzisiejszego kryzysu religii ludzie, którzy korzystają ze spowiedzi, chociaż jest ich wielu w Europie, to są bardzo często mniejszości w poszczególnych krajach Europy. Będziemy godzić w prawa milionów ludzi chcących prowadzić spokojnie swoje życie duchowe, naruszając zaufanie w najbardziej osobistym akcie. Reakcja na ten skandal będzie miarą szacunku dla życia chrześcijańskiego i dla praw tych ludzi.